Jest jakiś procent ludzi, którzy oszukują, ale nie oszukują wszyscy i tu się zgadzam z panią Moniką Hohlmeier. Jest taki problem bywa, że oszuści nabywają ziemię przez oszustwa, a później także przez oszustwa otrzymują dotacje.

Nie robią tego wszyscy, robi to część, mały procent, ale to właśnie ten procent musimy zwalczać.